forseti ég mæli hér fyrir máli sem er okkur flutningsmönnum mikið hjartans mál og eitt það fyrsta sem þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs leggur fram á þessu þingi málið varðar breytingar á barnaverndarlögum og barnalögum og er kveikjan dómur sem gekk í sumar í máli nokkru í héraðsdómi

ég fer nánar í dóminn þegar ég fer yfir greinargerðina en frumvarpinu er ætlað að breyta bæði barnaverndarlögum og barnalögum í þeim tilgangi að tryggja stöðu barna gagnvart foreldrum og forsjáraðilum og tryggja ýmis réttindi barna sem nánar er fjallað um í greinargerðinni þessar breytingar snúa fyrst og fremst að þremur þáttum í fyrsta lagi er um að ræða breytingar á barnaverndarlögum og barnalögum sem tiltaka með skýrum hætti að líkamlegar og andlegar refsingar gagnvart börnum um að ræða viðbót við barnaverndarlögin þar sem hugtökin óviðunandi aðstæður uppeldisaðstæður og uppeldisskilyrði eru skilgreind sérstaklega í þriðja lagi er um að ræða breytingu á ákvæði nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga þar sem hugtakið að börn skuli njóta verndar gegn öllu ofbeldi líkamlegu andlegu og kynferðislegu þá er einnig í þrítugasta og níundu grein tekið fram að börn megi ekki beita ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu ísland hefur undirritað barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og er þannig bundið að þjóðarétti til að virða reglur þær sem hann mælir fyrir um í ágústmánuði síðastliðnum féll dómur í héraðsdómi norðurlands eystra í máli karlmanns sem hafði beitt tvo drengi unnustu sinnar líkamlegum refsingum nánar tiltekið flengingum maðurinn var ákærður annars vegar fyrir líkamsárás á grundvelli fyrstu málsgrein tvö hundruð og sautjándu grein almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu og hins vegar á grundvelli fyrstu og þriðju málsgrein nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga númer áttatíu tvö þúsund og tvö í báðum tilfellum var maðurinn sýknaður með þeim rökum og nú vitna ég beint í dóminn með leyfi forseta að hugsanlega tíðkast eitthvað eða hefur tíðkast að flengja börn þá var vísað til þess í dómnum að barnaverndarlögin kveði ekki með skýrum hætti á um algert bann við því að börn séu beitt refsingum þar á meðal líkamlegum refsingum

sérstaklega í ljósi barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og almennrar afstöðu íslensku þjóðarinnar til líkamlegra refsinga gegn börnum þá má benda á að nú er í gangi átak evrópuráðsins til að stöðva líkamlegar refsingar gegn börnum einkunnarorð átaksins eru your hands should not punish raise your hands against smacking frumvarpi þessu er þannig ætlað að taka af allan vafa um að líkamlegar eða andlegar refsingar gegn börnum séu undir engum kringumstæðum heimilar við flutningsmenn teljum okkur með frumvarpinu vera í samhljómi við það sem er að gerast í nágrannalöndum okkar í þessum efnum þess má geta að samtökin barnaheill brugðust harkalega við þegar dómurinn féll í sumar og sendu frá sér ályktanir

hér um ræðir það er nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga og tuttugasta og áttundu grein barnalaga að ekki sé ætlast til þess að börn séu beitt líkamlegum alþingi íslendinga til að taka af öll tvímæli og gera breytingar á þessum lögum þetta frumvarp er viðbragð við ákalli barnaheilla samkvæmt núgildandi barnaverndarlögum sem eru númer áttatíu tvö þúsund og tvö eiga börn tilkall til þess að búa við viðunandi aðstæður eftir atvikum fyrir tilstilli barnaverndaryfirvalda hugtökin óviðunandi aðstæður uppeldisaðstæður og uppeldisskilyrði koma víða fyrir í barnaverndarlögunum en hvergi er skilgreint hvað í þeim felst úr því að við vorum að hreyfa hér þessu máli og hreyfa við þessum lögum fannst okkur flutningsmönnum að eðlilegt væri að nota ferðina eins og maður gerir þegar lög eru opnuð og taka af öll tvímæli um að það teldist til óviðunandi uppeldisskilyrða og aðstæðna að börn þyrftu að búa á heimilum þar sem ofbeldi væri beitt til þess leggjum við til þær breytingar sem hér er getið á barnaverndarlögum númer áttatíu tvö þúsund og tvö með heimilisofbeldi er ekki einvörðungu átt við að barn sé sjálft beitt ofbeldi heldur einnig að því sé misboðið með ofbeldi gegn öðrum á heimili eða þar sem það dvelst samkvæmt skilgreiningu sem birt er á heimasíðu barnaverndarstofu er misfellum á umönnunar og uppeldisskilyrðum barna skipt í tvo meginflokka ofbeldi og vanrækslu birtingarmyndir ofbeldis og vanrækslu geta verið margvíslegar en þó er ekki útilokað að annars konar misfellur foreldra eða annarra umsjáraðila geti fallið utan þessarar flokkunar í frumvarpinu er þess vegna gert ráð fyrir að nota hugtakið ill meðferð sem almennt heiti yfir misfellur þessara aðila hvort sem þær eru fólgnar í ofbeldi vanrækslu eða öðru framferði samkvæmt frumvarpi þessu má slá því föstu að orðalagið óviðunandi aðstæður í lögunum vísi til vanrækslu

að lokum hæstvirtur forseti eins og ég orðaði það áðan notum við ferðina í enn einum tilgangi þriðja tilganginum því að í annarri málsgrein nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga segir að ef maður hvetur barn til lögbrota lauslætis áfengis eða fíkniefnaneyslu eða leiði það með öðrum hætti á glapstigu þá varði það sektum eða fangelsi allt að þremur árum í frumvarpi þessu er lagt til að orðalagi í annarri málsgrein nítugasta og níundu grein verði breytt þannig að hugtakið lauslæti verði tekið út

því er hér farin sú leið að notast við orðið vændi og talið að það hugtak nái yfir markmið ákvæðisins og tryggi nægilega vernd barna þessi leið er í samræmi við breytingar sem gerðar voru á almennum hegningarlögum á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi samanber lög númer sextíu og eitt tvö þúsund og sjö en þá var lauslætishugtakið tekið út úr þeim greinum almennra hegningarlaga sem vörðuðu vændi ég vil hnykkja á því hæstvirtur forseti að ef vafi leikur á því að lögin séu nægilega skýr fyrir dómara þessa lands til að dæma eftir þeim eins og andi laganna er merking barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og virðing og vilji alþingis tel ég nauðsynlegt að gera þær breytingar sem hér eru lagðar til að svo mæltu legg ég í hendur hæstvirts forseta að ákveða til hvaða nefndar eða nefnda málið fer hér kann að vera um að ræða mál sem heyrir undir tvær nefndir annars vegar allsherjarnefnd þar sem barnalögin eru og hins vegar félagsmálanefnd þar sem barnaverndarlögin eru þannig að hæstvirtur forseti greiðir úr þeirri formlegu flækju til hvaða nefndar málið fer til skoðunar